Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Kolegice in kolegi. Vlada in ministrstvo oziroma minister za finance je predlagal celovito davčno reformo optimizacije, ki temelji na uravnoteženju javnih financ. In to in jo tudi postopoma uvajamo v življenje. To je naloga in obveza te vlade. Pri tem so upoštevani vsi deležniki, ki vplivajo tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, predvsem pa gre za skrbno naravnanost davkov, davka na dodano vrednost, trošarine, dohodnino, davek od dohodka pravnih oseb, kapitalski prihodki in tudi drugi davčni prihodki. Kot seveda tudi prispevne stopnje na bruto in od bruto plač, namenjene predvsem zdravstveni in pa pokojninski blagajni. Davki niso uničevalci preživetja ljudi. Ampak nasprotno, so varovalni mehanizem, da socialno in razvojno poskrbimo za vse strukture prebivalcev nekega naroda. Pomanjkanje davčnih prihodkov in njihova nesorazmerna razdelitev škodljivo vpliva na življenja in prihodnost revnih ljudi po celem svetu in pojasnjuje, zakaj so davki tako pomembni v boju proti svetovni revščini. Pri tem je pomembno, zagotoviti solidarnost kapitala, preprečiti nezakoniti beg kapitala in pa, seveda, davčno izmikanje. Ključno vprašanje je, od kod bo prišel denar za plačilo storitev, dostop do zdravstvenih storitev, do izobrazbe, do čiste vode, do sanitarnih storitev, ustreznih bivalnih razmer, zagotovitev temeljnega varstva pravic, zagotovitev prihodkov v tretjem razvojnem obdobju in pa številnih drugih osnovnih storitev. Seveda poznamo na svetu številne politike davčnih politik, ki pomembno vplivajo na razvojne spodbude s prednostnimi nalogami, kot so spodbujanje naložb za večjo rast, podpora zaposlovanju, zmanjšanju neenakosti, zagotavljanju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Davčne politike so izzivi, s katerimi se na teh področjih srečujemo države, za nas so pa vsekakor primerjalno pomembne države Evropske unije, v katero skupino tudi spadamo. Tudi na tem področju Evropske unije poznamo različne oblike davčnih politik, z velikimi razlikami deležev davkov v razmerju do BDP-ja. Slovenija spada s pobranimi davki, skupaj z dohodnino, v zlato sredino Evropske unije oziroma celo nekoliko manj. Pri tem pa opažam eno temeljnih ugotovitev, in sicer bolj razvite države zberejo več davkov in zagotavljajo večjo socialno varnost prebivalstva. Države v razvoju pa zberejo manj sredstev iz davkov in zagotavljajo nižjo socialno varnost prebivalstva. Države v razvoju se tako v večji meri zanašajo na pomoč in pa posojila, ki jih dolgoročjo dolgoročno utesnjujejo in jih delajo odvisne. Plačevanje davkov prinaša neodvisnost. Davki so zanesljivejši in bolj predvidljivi vir financiranja kot pomoč in posojila. V nasprotju s pomočjo in posojili so lahko davčni prihodki neomejen vir takšnih sredstev. Davki pripomorejo k temu, da se vladeje da se vlade vedejo bolj odgovorno do svojih državljanov. Višji, ko so davčni prihodki neke vlade, bolj so njeni državljani običajno pozorni na to, kako se ti porabijo, in če vlada svoj proračun financira bolj iz davkov kot iz pomoči, potem je bolj odgovorna do svojih državljanov, kot do držav donatoric. Zvišanje davčnih prihodkov torej pripomore k boljšemu vodenju države in spodbuja večjo demokratičnost političnega sistema. Davčni sistemi določajo, kako je bogastvo razporejeno med bogatimi in revnimi. Pri progresivnih davčnih sistemih bogati plačajo več in revni manj davka, zato so davki pomembno orodje za odpravo gospodarskih in družbenih neenakosti tako v posamezni državi kot v celem svetu. Slovenska davčna politika v osnovi temelji na samofinanciranju, z visoko stopnjo socialne solidarnosti. Žal pa smo si v preteklem obdobju zaradi netransparentnega poteka tranzicije in neuravnoteženih javnih financ pridelali visok delež dolga. Ta dolg je naša travma in danes je največja cokla nadaljnjega razvoja. Vendar s tem moramo živeti in se nadalje obnašati racionalno, preudarno in predvsem, odgovorno do davkoplačevalcev. Če temu ne bomo sledili, bomo izgubili zaupanje državljanov, davkoplačevalcev. Samo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini nikakor ni sprejemljiv in predstavlja veliko nevarnosti. Zmanjšuje davčne prihodke za tristo sedeminosemdeset milijonov, kot je bilo danes že poudarjeno, kar bi v primerjavi s proračunom dva devetnajst privedlo do proračunskega primanjkljaja in s tem bi grobo kršili fiskalno pravilo, ki ga že ob sedanjem proračunu presežka toliko opevamo in opozarjamo. Predlagatelj v predlogu ne daje rešitev, kako bi ta primanjkljaj pokrili z drugimi davki oziroma kje bi zmanjšali prihodke za uravnoteženje financ oziroma proračuna. S takšnim parcialnim predlogom me predlagatelj ne more prepričati v vzdržnost spremembe, še posebej ker smo že leta prej velikimi izzivi starajočega se prebivalstva, ki od nas zahteva višja sredstva predvsem za zdravstvo in pa pokojnine. Torej bomo morali davke povečevati, za koliko, pa je odvisno od same gospodarske rasti, učinkovitega upravljanja in racionalizacije sektorov, sektorjev in odgovornosti same javne porabe. Vsi še želimo kvalitetno živeti in pa dlje. Zato pa bomo morali nameniti več sredstev. Naša odgovornost pa je, da bodo ta sredstva davkoplačevalcev porabljena racionalno in pa transparentno. Hvala lepa.